forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum fyrsta dagskrárlið um klukkan hálfþrjú fer fram umræða utan dagskrár um framtíð reykjavíkurflugvallar málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristján l möller hæstvirtur innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund